Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav predsedujočemu, gospodu državnemu sekretarju z ekipo in vsem ostalim prisotnim! Pred sabo imamo Zakon o trgu finančnih instrumentov po nujnem postopku. Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da ga obravnavamo, da preprečimo težko in nepopravljive posledice za državo. Gre za zaščito finančnih inštrumentov in sredstev, ki pripadajo strankam v veznosti glede upravljanja produktov in pravil, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij ali kakršnihkoli denarnih in nedenarnih koristi, v pravni red Republike Slovenije. Ker gre za kršenje pri Direktivi dva tisoč štirinajst skozi petinšestdeset EU, se zamuja že več kot leto dni. Gre za dnevne finančne kazni v višini dva tisoč evrov. Celo imamo znesek v vrednosti sedemsto petdeset tisoč evrov, vendar me danes državni sekretar popravil, to je zdaj že devetsto devetindevetdeset tisoč, se pravi, en milijon evrov. In ta se še bo povečeval do izpolnitve obveznosti oziroma do sodbe Sodišča Evropske unije. Evropska komisija je namreč uvedla nov pristop glede denarnih kazni za direktive, sprejete v skladu z zakonodajnim postopkom, da bo od Sodišč Evropske unije sistematično zahtevala, naj poleg dnevne denarne kazni državi naloži še plačilo pavšalnega zneska. Če bo Evropska komisija zahtevala plačilo pavšalnega zneska, pa ne bo več umikala tožb, v primeru, da država izpolni svoje obveznosti v teku sodnega postopka, kar pomeni, da bo Sodišče Evropske unije kljub izpolnitvi obveznosti v sodbi naloženo plačilo pavšalnega zneska, ki kaznuje državo članico za čas trajanja kršitve do njene odprave. Glede na to, da je da je Evropska komisija napovedala, da bo Sodišču Evropske unije predlagala tudi za Republiko Slovenijo v konkretni zadevi naloži plačilo pavšalnega zneska, do izreka kazni ne bo prišlo v primeru, da Republika Slovenija svoje obveznosti izpolni pred vložitvijo tožbe. V bistvu zakon predstavlja implementacije evropskih predpisov s področja trga kapitala. V bistvu gre za področje sistema jamstva za terjatve vlagate, s tem se odpravljajo določene pomanjkljivosti pretekle ureditve. Ker gre tudi za podporo predloga zakona s strani Državnega sveta, Zakonodajna služba je prav tako dala zeleno luč za omenjeni zakon, kakor tudi predstavnik Agencije za trg vrednostih papirjev. Povedati pa je treba, da so pri VZDM, VZDM, se pravi, Vseslovenskem združenju malih delničarjev, bili kritični, ker se bojijo, da bi prenosu evropske direktive v naš nacionalni sistem spet vzniknil kakšen domač člen zakona, ki nima nobene zveze z evropsko direktivo. V Slovenski nacionalni stranki ne nasprotujemo predlogu omenjenega zakona. Hvala lepa za vašo pozornost.